otros diputados han señalado algunas de las manifestaciones del éxito del proceso de ampliación. Es, además, un elemento esencial para avanzar en reformas democráticas, en la profundización democrática de los países que han ido acercándose a la Unión Europea, que han ido entrando en la Unión Europea o que tienen la perspectiva de entrar en la Unión Europea, evidentemente con el compromiso —es otro de los elementos de total consenso— de cumplimiento de las condiciones de Copenhague, como ha señalado muy enfáticamente el señor Mauro, y, por tanto, de respeto a los derechos humanos. Estoy muy de acuerdo con usted, señor Cashman, en que el tratamiento de las minorías es lo que califica a un país, no tanto el de las mayorías, aunque también.

La Presidencia española va a seguir trabajando para conseguir nuevos avances en las negociaciones, en consonancia con las conclusiones del Consejo Europeo y del Consejo, para aproximarlas a su fase final.

señor Lisek, quuien ha hablado de su deseo de que en la Presidencia polaca pudiera producirse la entrada de Croacia en la Unión Europea.

Por tanto, los candidatos a la adhesión, como los miembros de la Unión Europea, deben demostrar el máximo respeto a la sensibilidad en estos asuntos. Y, además, hay que tener en cuenta que las negociaciones arrancan por unanimidad, por la decisión unánime de los miembros de la Unión Europea.

Por lo tanto, en estos momentos no puede indicarse exactamente cuándo puede solucionarse este conflicto, pero, desde luego, sí que voy a decir que la Presidencia se une a las felicitaciones dirigidas al Primer Ministro Gruevski y al Primer Ministro Papandreu por la renovación de un diálogo directo, que expresa una capacidad de liderazgo por parte de ambos mandatarios y que debe llevar

Esperamos abrir otros capítulos de negociación durante la Presidencia española. Yo he citado algunos de ellos pero, evidentemente, el ritmo no se puede prever porque depende de los avances en las reformas que haga Turquía y en el cumplimiento de los criterios de referencia. Y, además, como ustedes saben perfectamente, en cada caso, en cada etapa del proceso, para cada capítulo, se exige un acuerdo por unanimidad.

Tiene que hacer más esfuerzos y con eso contesto a los señores Belder y Salafranca, a otros que se han referido a ello y a los señores Angourakis y Klute, que han hablado de la promoción de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Es verdad, pero también es verdad que el proceso de negociación sigue siendo el principal medio de influencia de la Unión Europea en esos avances, que se han producido sin duda, aunque haya insuficiencias.

Desde luego, la solución del problema de Chipre eliminaría este obstáculo, o todos los obstáculos, o algunos de los obstáculos, que puedan existir en el camino de Turquía hacia la adhesión a la Unión Europea y, en todo caso, transmitiría una importante señal positiva al conjunto de la región, siempre sobre la base de ese objetivo de reconciliación —me parece que es un calificativo muy bien utilizado por el señor Howitt. En relación con el protocolo adicional,

Tengo que decir que el 8 de diciembre pasado el Consejo adoptó unas conclusiones en las que se señaló que, de no producirse avances en este asunto, el Consejo mantendría las medidas adoptadas a partir de 2006, que tendrán un efecto permanente sobre el avance global de las negociaciones. También ha habido alusiones de la señora Koppa y el señor Salavrakos sobre otros incidentes violaciones del espacio aéreo, incidentes en el Egeo. Las relaciones de vecindad —repito— son requisitos imprescindibles para medir el progreso de Turquía en las negociaciones.

Y les puedo asegurar que la Presidencia va a seguir muy de cerca la cuestión y va a plantearla a todos los niveles cuando haya

clara. Estamos en línea con el consenso renovado en materia de ampliación que decidió el Consejo Europeo en diciembre